Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Ustanovitev slabe banke naj bi bila v razmerah, globoke gospodarske krize, leta dva tisoč dvanajst prvi pozitiven signal, na poti okrevanja ne le, bančnega sistema, pač pa celotnega gospodarstva. Žal pa se je, tudi tokrat, če malce parafraziram, pot v ... Žal pa je bila tudi takrat, pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni. Še tako dober zakon je namreč možno zaobiti, zlorabiti in, problem pa nastane, ko takšno ravnanje ni sankcionirano. Še danes je namreč, vprašanj veliko več kot odgovorov, vse večji je dvom, da, smo se bančne sanacije lotili morda na nepravi način, ali smo se lotili dovolj strokovno, a s pravimi kadri ali ne. Zato upam in pričakujem, da bo ta preiskovalna parlamentarna komisija dala odgovor na vsa še odprta vprašanja in dileme. Namreč, če naj bi bila, slaba banka dobra sistemska na, sistemska rešitev za, nasedle bančne terjatve, bi morali prenosi, s poslovnih bank na DUTB potekati ne le po enaki strokovni metodologiji, temveč tudi po enakih kriterijih, pa vemo, da se to ni dogajalo. Prve že prve izkušnje strank bančnih komitentov, to je imetnikov kreditov, so tedaj pokazale, da so bile tudi poslovne banke na prenosne postopke večinoma zelo slabo in površno pripravljene. Do danes so tako ostala odprta in neodgovorjena vprašanja, kot so, zakaj ni prišlo do prenosa vseh slabih terjatev na slabo banko, zakaj se je prenašalo terjatve, le, do določenega slabega podjetja le iz nekaterih saniranih bank, iz drugih pa ne, kdo je odločal o tem, katere banke morajo na DUTB prenesti terjatve in katere pa lahko zadržijo. Posledica tako necelovitega odločanja je seveda privedla do tega, da so danes sanirane banke tudi različno uspešne in donosne. Bi pa poleg vseh teh vprašanj, ki so še kako aktualna, izpostavila še eno zelo pomembno področje, problematiko vrednotenja. Upam, da mu bo tudi, ta preiskovalna parlamentarna preiskava namenila posebno pozornost. Gre za vprašanje problematike oziroma konflikta interesa cenilcev. Še tik pred krizo so namreč zagotavljali visoka vrednotenja sredstev, nato pa obrnili ploščo. Potencialno so zato sokrivi vsaj za napačno oceno bančne luknje. Če ob tem dodam še ... oziroma opozorim na, sistemsko neurejenost področja, ko imamo tako rekoč, dvojni vzporedni sistem. En je, reguliran pod strokovnim nadzorom Inštituta za revizijo, drugi del pa je tako rekoč strokovno nereguliran pod ingerenco pravosodja, in so zato njihove ocene nekako bolj ohlapne in prilagodljive. Potem vemo, da je pred nami, resen problem, ki terja, zelo, ki terja poenotenje, in, čimprejšnje poenotenje in, področje je potrebno urediti čim prej, vsekakor še pred naslednjo krizo, da ne bi ponovili vaje, in, ker je imela tudi ta celotna, celotna neurejenost področja tudi negativen vpliv, in doprinos, k bančni luknji. Hvala lepa.